predlog, izvolite. Hvala lepa še zadnjič. Za Korošce je ključno, kdaj se bo gradnja začela. Vseeno je, kdaj se, mislim, kdaj se bo gradnja začela. Če se bo gradila šest let en trasa iz Šentruperta ali trasa iz Arje vasi, ki bi bila zgrajena v letu pa pol. Kaj pa je boljše? DPN pa ne bo treba tako grozno spreminjati zaradi tega, ker bo šel kar po obstoječem prometnem, koridorju. Poglejte, pa še tole. Nekatere politične stranke pravzaprav že zadnjih deset let imajo odločilen vpliv za življenje v tej državi, njihovi ministri imajo prav tako ves čas škarje in pa platno v svojih rokah ter tako tudi priložnost in pa odgovornost, da zadevo rešijo. A namesto dejanj in rešitev so jih le polna usta praznih obljub. Na eni strani glasno vpijejo, hočemo cesto, na drugi strani pa se zavzemajo za cesto, ki se bo gradila šest let. Naredite cesto, ki se bo zgradila v letu in pol. Korošci si to zaslužijo. Meni se smilijo ljudje, resnično se mi smilijo. Zaradi vaših odločitev živijo v negotovosti, zaradi vsiljene trase, katere namen je kraja davkoplačevalskega denarja graditi drago, graditi dražje, graditi najdražje. Kdo bo vzdrževal vse te tunele in pa ostalo Še bolj pa me skrbi odnos do prebivalcev Koroške, ki bi lahko, če bi bil interes države, tako kot sem že večkrat omenil, dobili cesto v letu pa pol in ne v šestih letih. Ne zaslužijo si tega, kakor tudi ne prebivalci spodnje Savinjske doline, iz katerih se prav tako država dela norce. V skladu s poslovnikom si seveda želim, da je vredno za teh sto petdeset ljudi, sto devetnajst hektarov kmetijske zemlje in ne nazadnje zaradi dvesto milijonov evrov na to temo opraviti razpravo na eni izmed, naslednjih sej. Dovolite mi še čisto za zaključek. Koroško imam v srcu. Hočemo cesto za Korošce in ne za gradbene barone. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec, o vašem ...